Herr Präsident, Frau Kommissarin! Der Klimaschutz braucht Sofortmaßnahmen, aber auch eine langfristige Strategie, wenn wir das Ziel der Stabilisierung der Erdatmosphäre auf 2 Grad Celsius erreichen wollen.

Alle Akteure, vor allen Dingen die Wirtschaft, warten auf diese Planungssicherheit und diese Klarheit. Umso bedauerlicher ist es, dass der Umweltministerrat am Freitag durch ein Land blockiert wurde und sich handlungsunfähig zeigt. Ich frage die Kommission Welche Strategie haben Sie, um Polen aus dieser psychologischen und auch politischen Isolierung herauszuholen?

Man muss deutlich machen, dass Polen auch enorme Chancen hat, bei der Klimastrategie seine Wirtschaft zu modernisieren und neue Technologien einzusetzen. Man muss vielleicht deutlicher machen, welche Hilfsmittel die EU bringen kann und welche Lastenverteilung es in der EU gibt diese Solidarität unter den 27 Ländern, die alle ein Ziel haben, aber vielleicht unterschiedliche Wege, um zum Ziel zu kommen.

Wenn wir 80 bis 95 CO 2 reduzieren wollen, brauchen wir alle Sektoren, nicht nur die Industrie, sondern natürlich auch den Transport und die Landwirtschaft. Ich hoffe, dass die Anträge, die hier gestellt wurden, unseren Bericht nicht verwässern.

Da sollten Sie Führungsstärke zeigen und nicht nachgeben. Das Emissionshandelssystem funktioniert nicht. Sie müssen da eine Korrektur vornehmen. Wir haben in dem Bericht gesagt, wie das gehen kann. Letztendlich, so meine ich, ist das eine neue industrielle Revolution. Es geht um eine wettbewerbsfähige europäische Wirtschaft, und der Klimaschutz ist ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Europas im 21. Jahrhundert.